Liu Xiaobo, der Friedensnobelpreisträger, ist zu elf Jahren Haft verurteilt worden, weil er seine Auffassungen frei gesagt hat aus keinem anderen Grund. Seine Frau Liu Xia, die zu nichts verurteilt worden ist, wird trotzdem seit Jahren unter Hausarrest festgehalten. Liu Xiaobo und Liu Xia wollen jetzt, wo er Leberkrebs im Endstadium hat, das Land verlassen dürfen, um die letzten Monate vielleicht in ihrer eigenen Kontrolle für ihre Gesundheit sorgen zu können. Wir alle appellieren an die chinesische Führung, das zuzulassen. Die Unversöhnlichkeit und die Gnadenlosigkeit muss eine Grenze haben!